Mivel Ön is és a Bizottság is kifejezte azon szándékát, hogy követni fogja a szlovákiai államnyelvtörvény végrehajtását, szeretném felhívni a figyelmet a következőkre. A kormány nyilvánosságra hozta a végrehajtási rendelkezést, mely nem csak felülír törvényeket, de újabb korlátozásokat is bevezet. A végrehajtási javaslat kimondja, hogy a törvény legitim célja kizárólag az államnyelv védelme és támogatása a hivatalos érintkezésben, az államnyelvet használók jogainak védelme. Úgy fogalmaz, hogy ezen jogok védelme legitim célja a fizikai és jogi személyek esetében az alapjogokba és szabadságokba való beavatkozás, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek jogairól és szabadságáról van szó. A végrehajtó intézkedésből az is kiderül, hogy mindenütt, akár húsz százalékon fölül, akár alul vannak, csak akkor használhatják a kisebbségi nyelvet, hogy ha egy harmadik személy, aki jelen van ebbe beleegyezik.